frú forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar á þingskjali fjórtán um skattaívilnanir vegna rannsókna og þróunarverkefna flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn bjarni harðarson og birkir jón jónsson tillögugreinin hljóðar svo alþingi ályktar að fela fjármálaráðherra að hefja nú þegar undirbúning þess að heimila skattaívilnanir vegna kostnaðar sem fyrirtæki leggja í vegna rannsókna og þróunar miðað verði við skilgreind og afmörkuð verkefni og ákveðið hámark sett á endurgreiðslufjárhæð hvers árs víða í nágrannalöndum okkar fjárfestir hið opinbera í nýsköpun og þróunarverkefnum með góðum árangri í dag veita átján af þrjátíu o e c d ríkjum einhvers konar skattaívilnanir vegna rannsóknar og þróunar fjölmargar úttektir á sem gerðar hafa verið sýna að verulegur skortur er á stuðningi við fjármögnun nýsköpunar og þróunarstarfa íslenskra fyrirtækja þá sýna tölur frá o e c d að bein framlög bandarískra yfirvalda til rannsókna og þróunarstarfs þarlendra fyrirtækja eru þreföld sem hlutfall af þjóðarframleiðslu samanborið við það sem hér þekkist markmiðið með þessari þingsályktunartillögu er meðal annars það að efla nýsköpun í atvinnulífinu sem leitt getur til efnahagslegra framfara og bættrar samkeppnisaðstöðu viðkomandi þjóða norðmenn breyttu skattalögunum sínum á þann hátt að lögaðilar sem stunda rannsóknir og þróun fengu heimild til frádráttar frá tekjuskattsstofni allt að tuttugu prósent að uppfylltum tilteknum skilyrðum í lögunum var lögð áhersla á að þeir sem njóta þessara heimilda stundi vel skilgreind og afmörkuð rannsókna og þróunarverkefni með skýrum markmiðum um árangur norðmenn fóru þá leið að fela rannsóknaraðild noregs að meta hvort verkefnin uppfylli skilgreiningu skattyfirvalda og jafnframt að meta hvort framtaldir kostnaðarliðir teldust viðurkenndur rannsókna og þróunarkostnaður þó að þingsályktunartillagan beri heitið skattaívilnanir þá er norska kerfið sem hér er lagt til að farið verði eftir í raun endurgreiðslukerfi sem veitir skattskyldum fyrirtækjum rétt til að fá endurgreitt tuttugu prósent kostnaðar vegna rannsókna og þróunarverkefna upp að tilteknu þaki skattkerfið nýtist í þessu skyni þannig að þau fyrirtæki sem greiða tekjuskatt fá afslátt en þau sem ekki greiða tekjuskatt fá endurgreiðslu kerfið er þannig óháð skattprósentu og þeim skatti sem fyrirtækin greiða þetta gerir kerfið sérstaklega áhugavert fyrir lítil og vaxandi fyrirtæki sem eru enn þá með það mikinn þróunarkostnað að þau eru enn ekki farin að greiða beina tekjuskatta af rekstrarhagnaði þingsályktunartillaga þessi er sérstaklega miðuð að því að bæta hag sprotafyrirtækja eða fyrirtækja með færri en tíu starfsmenn reynslan af kerfinu er sérstaklega góð í noregi eins og áður hefur komið fram mikil hreyfing hefur komist á nýsköpunarstarf norskra fyrirtækja og verkefni sem annars hefðu ekki orðið að veruleika urðu til vegna þessara ívilnana verðmæti fyrirtækjanna hefur aukist sem og samstarf við önnur fyrirtæki og stofnanir

öflugt og fjölbreytt atvinnulíf er undirstaða hagvaxtar á íslandi á nýsköpunar og þróunarverkefnum er hætt við að atvinnulífið verði einsleitara samfélagið staðnaðra og viðkvæmara fyrir sveiflum á tímum mikilla sveiflna á gengi krónunnar og miklum mun á hagvaxtarstigi á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni hefur því aldrei verið mikilvægara að efla rannsóknar og þróunarþátt fyrirtækja þannig er hægt að skapa fleiri stoðir undir atvinnulífið og ég er viss um að umræddar ívilnanir munu sérstaklega gagnast nýsköpunarfyrirtækjum úti á landi búa þarf atvinnulífinu hagstæð starfsskilyrði en jafnframt þurfa fyrirtæki stuðning fyrstu starfsárin til rannsókna og þróunarstarfs sá stuðningur þarf að vera sambærilegur og veitt er fyrirtækjum í samkeppnislöndunum ég tel því að hér sé um afar mikilvægt mál að ræða og vona að þessari þingsályktunartillögu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar ég tel að sé viðeigandi að fjalla um málið en vil þó einnig benda á það að þar sem efnisþáttur þessarar þingsályktunartillögu skarast dálítið við aðrar nefndir og gæti þess vegna átt undir menntamálanefnd að hún yrði þá einnig tekin til skoðunar í þeirri nefnd ég vona svo einnig að tillögunni verði vísað til seinni umræðu